Dziękuję Panie Przewodniczący! Komisja Petycji odgrywa bardzo ważną rolę w procesie monitorowania prawa wspólnotowego, a składane przez obywateli europejskich skargi umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki jego naruszania. Problem nieprzestrzegania przez państwa członkowskie zapisów Karty praw podstawowych jest jednym z najczęściej pojawiających się na naszych obradach. W tym kontekście niezwykle istotne jest najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące art. 51, podkreślające, że podstawowe prawa jednostki w Unii są obecnie chronione i gwarantowane przez zapisy traktatowe. Zatem muszą być one bezwzględnie przestrzegane przez organy państw członkowskich. Dobrym krokiem było stworzenie jednego okienka dla obywateli pragnących wnieść apelacje, złożyć pozew lub otrzymać informacje, korzystając z portalu Twoje prawa w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta w połączeniu z nowym portalem petycji zaprocentuje dalszym przybliżeniem procedur Parlamentu Europejskiego i Komisji obywatelom Unii, zwiększając potencjalnie ilość petycjonariuszy. Gratulując sprawozdawcy, pragnę jednocześnie podkreślić dalszą potrzebę monitorowania implementacji prawa europejskiego w Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie prawa środowiskowego, sprawiedliwości oraz rynku wewnętrznego, gdyż petycje otrzymane w 2011 r. dotyczyły w przeważającej większości naruszeń prawa właśnie w tych obszarach.